Ya rechazamos entonces cualquier operación externa, así como injerencias en los asuntos internos de Zimbabue por meros fines geoestratégicos que solo respondan a intereses económicos de la Unión Europea. Seamos realistas porque los problemas los sufre la gente. La pobreza, el desempleo, la malnutrición crónica son los principales problemas que afronta este país. Y consideramos que estos problemas solo pueden ser resueltos mediante políticas públicas del Gobierno, apoyadas, eso sí, por la solidaridad y la cooperación internacional. Zimbabue es también uno de los países más endeudados del mundo y ejemplifica, una vez más, que necesitamos abordar la deuda desde un enfoque basado en los derechos humanos y su sostenibilidad a largo plazo, así como en unos estándares justos que redefinan los mecanismos de préstamo. Sin todo ello, seguiremos siendo incoherentes, utilizaremos nuestras declaraciones sobre terceros países a modo de palo y zanahoria en función de intereses económicos y desatendiendo los problemas reales de todo un pueblo.